Quiero dejar claro mi apoyo a cualquier iniciativa que suponga el refuerzo de la transparencia, más información a los consumidores, un aumento de su confianza y la reducción de las cargas administrativas, así como asegurar la calidad en los dictámenes científicos. Por supuesto, apoyar estas iniciativas, en el marco del procedimiento de autorización de los plaguicidas de la Unión Europea, ha sido todo el trabajo que se ha realizado. No obstante, ante la creciente mediatización de la toma de decisiones respecto al uso de estos productos, en ocasiones absolutamente al margen de los conocimientos científicos, considero, Señorías, que habría que tratar de reconducir el debate al terreno técnico y científico de las instituciones.